Es gehört sich natürlich auch für die Schattenberichterstatter, an dieser Stelle den beiden Berichterstattern unseres Hauses Dank und Anerkennung auszusprechen. Die beiden haben sich in die Materie so tief eingegraben, dass wir Schattenberichterstatter sie gelegentlich schon nicht mehr sehen konnten. Kompliment für diese großartige Arbeit!

Das ist die Nagelprobe, ob es den Mitgliedstaaten mit dem sparsamen Einsatz der EU Mittel, von dem wir heute Morgen in der Haushaltsdebatte schon so viel gehört haben, wirklich ernst ist.

Und wir sehen, dass allein im Jahr 2010 über 250 Millionen Euro an notwendigen Rückzahlungen im EU Haushalt dazugekommen sind Gelder, die in den Mitgliedstaaten falsch ausgegeben worden sind.